Gospodine predsjedniče, s obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva Europske unije razviti učinkovitu politiku tržišnog natjecanja, a pritom omogućiti vladama država članica da se uključe ako tržišta ne zadovoljavaju potrošače ili poslovne subjekte, zatim promicati inovacije i jedinstvene standarde, pozdravljam nastavak suradnje i rada na ovom području. Ističem važnost osiguranja jače suradnje između Komisije i nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije i primjenu načela supsidijarnosti i dodjelu slučajeva odgovarajućoj instituciji. Bit je omogućiti da javni sektor poveća broj neovisnih regulatornih tijela koja će osigurati da tržišta rada rade na ispravan i nediskriminirajući način. Moramo ukloniti sve prepreke koje su onemogućavale napredak, a posebno želim naglasiti prometni sektor, željeznički i zračni promet.

Podržala sam ovogodišnje izvješće.